borist hafa þrjú bréf um afsal þingmennsku hið fyrsta er frá þriðji þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður bryndísi hlöðversdóttur dagsett tuttugasta og sjötta júlí síðastliðinn og hljóðar svo þar sem ég hef verið ráðin deildarforseti lagadeildar viðskiptaháskólans á bifröst afsala ég mér þingmennsku frá og með fyrsta ágúst tvö þúsund og fimm bryndís hlöðversdóttir þriðji þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður við þingmennskuafsal bryndísar hlöðversdóttur tekur ingibjörg sólrún gísladóttir fast sæti á alþingi og verður níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður annað bréfið er frá guðmundi árna stefánssyni annar þingmaður suðvesturkjördæmis dagsett þrítugasta ágúst síðastliðinn og hljóðar svo þar sem ég hef verið skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá og með fyrsta september tvö þúsund og fimm afsala ég mér þingmennsku frá sama tíma ég þakka alþingismönnum góða samvinnu og samveru þau tólf ár sem ég hef átt sæti á alþingi íslendinga guðmundur árni stefánsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis þá hefur borist svohljóðandi bréf frá fyrstu varaþingmanni samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi ásgeiri friðgeirssyni dagsett þrítugasta ágúst síðastliðnum hér með segi ég af mér sem varaþingmaður samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi ég mun því ekki taka sæti á alþingi við þingmennskuafsal guðmundar árna stefánssonar annar þingmaður suðvesturkjördæmis

við þingmennskuafsal guðmundar árna stefánssonar tekur valdimar l friðriksson því fast sæti á alþingi

dagsett tuttugasta og sjöunda september síðastliðinn og hljóðar svo þar sem ég hef ákveðið að draga mig út úr stjórnmálastörfum og ganga til annarra verkefna afsala ég mér þingsæti mínu frá og með fyrsta október næstkomandi þakka ég gott og ánægjulegt samstarf á vettvangi þingsins við samherja samstarfsmenn og andstæðinga sem og við starfsfólk alþingis sérstaklega minnist ég með ánægju vináttu og viðskipta við forseta alþingis sjálfan og fyrirrennara hans á þessum tíma virðingarfyllst davíð oddsson við þingmennskuafsal davíðs oddssonar tekur ásta möller fast sæti á alþingi og verður tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ég býð hina þrjá nýju þingmenn ingibjörgu sólrúnu gísladóttur valdimar l friðriksson og ástu möller velkomna til starfa á alþingi

að þakka davíð oddssyni fyrrverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra fyrir langt og farsælt starf hans í þágu þings og þjóðar enginn hefur lengur gegnt samfellt forustu í ríkisstjórn á lýðveldistímanum en hann hann hefur sett mikinn svip á störf alþingis og þjóðfélagið allt við kveðjum hann og aðra alþingismenn sem hverfa nú af þingi með óskum um velfarnað á nýjum vettvangi ég óska þeim og fjölskyldum þeirra allra heilla á komandi árum